Onorevole Sokol sono convinto di sì. L'Unione europea deve investire risorse e mi viene da dire, l'Unione europea deve essere coerente con sé stessa. In fondo il pilastro sociale già vede principi e scelte indicate importanti. Il tema è di non considerare tutto questo il momento dedicato all'attenzione ai più fragili, da aggiungere alle politiche dell'austerità. La discussione di oggi dovrebbe condizionare le politiche complessive dell'Unione europea e penso che questo Parlamento si debba battere con determinazione in questa direzione.